annað sinn að minnsta kosti eða lokafjárlög er það víst fyrir árið tvö þúsund og sjö frumvarp þetta er lagt fram til breytinga á fjárheimildum vegna frávika í mörkuðum tekjum ríkisins og stofnana frá áætlun fjárlaga og til að gera tillögur um ráðstafanir á stöðu fjárheimilda í árslok og það er annað hvort gert með niðurfellingu eða flutningi til næsta árs þá er frumvarpið einnig til staðfestingar á niðurstöðum í ríkisreikningi ársins tvö þúsund og sjö frumvarpið var lagt fram á síðasta þingi það er fyrr í vor eða síðla vetrar en vegna anna hér í þinginu náðist ekki að afgreiða málið þó að ég hyggi að það hafi verið fullunnið að mestu leyti af hálfu fjárlaganefndar en frumvarpið er endurflutt hér óbreytt uppbygging frumvarpsins er með sama hætti og verið hefur undanfarin ár og uppgjör og ráðstöfun á fjárheimildastöðum í árslok byggja á sömu vinnureglum og áður í fylgiskjali tvö er birt yfirlit yfir talnagrundvöll frumvarpsins heildarfjárheimildir ársins tvö þúsund og sjö námu fjögur hundruð og níu komma níu milljörðum króna útgjöld samkvæmt ríkisreikningi voru þrjú hundruð níutíu og sjö komma fimm milljarðar króna og fjárheimildastaða í árslok tvö þúsund og sjö var því jákvæð um tólf komma fjóra milljarða króna

í fyrstu grein frumvarpsins eru lagðar til breytingar á fjárheimildum stofnana og verkefna vegna frávika markaðra ríkistekna frá áætlun fjárlaga og fjáraukalaga samanber nánari skiptingu í sundurliðun fyrsta alls er lagt til að fjárheimildir hækki um tvö þúsund hundrað og sautján komma sjö

samkvæmt þessu uppgjöri á fjármögnun verkefna með mörkuðum ríkistekjum nánari skipting niður á fjárlagaliði og viðfangsefni er sýnd í sundurliðun fyrsta hér er leitað eftir heimild alþingi fyrir því að ráðstafa mörkuðum skatttekjum og öðrum ríkistekjum stofnana í samræmi við það hverjar tekjurnar urðu samkvæmt uppgjöri ríkisreiknings eða hver metin fjárþörf reyndist vera við skil ríkissjóðs á mörkuðum tekjum til viðkomandi stofnana almennt gildir að útgjaldaheimildir fjárlagaliða hækka hafi lögboðnar ríkistekjur til fjármögnunar á útgjöldum verið meiri en áætlað var í fjárlögum en lækka hafi tekjurnar verið minni þetta er þó ekki algilt því að ekki eru lagðar til breytingar á fjárheimildum stofnana í þeim tilvikum þegar ekki er beint samband milli útgjaldaþarfar og fjármögnunar þannig að breytingar í tekjum hafi samsvarandi bein áhrif á kostnað í annarri grein frumvarpsins eru lagðar til niðurfellingar á fjárheimildastöðum í árslok er þar bæði um að ræða ónotaðar fjárveitingar og gjöld umfram heimildir nánari skipting niður á fjárlagaliði og viðfangsefni er sýnd í sundurliðun annars gert er ráð fyrir að á rekstrargrunni falli niður samtals sjö þúsund fimmtíu og fjögur komma sjö milljónir króna umfram gjöld en að á greiðslugrunni falli niður sex þúsund sjö hundruð sjötíu komma þremur milljónum króna sem eru afgangsheimildir þessi mikli munur sem er á milli rekstrargrunns og greiðslugrunns hvað hinar niðurfelldu stöður varðar stafar að stærstum hluta af því að niður falla háar stöður sem ekki hafa áhrif á útgreiðslur svo sem stöður á liðnum lífeyrisskuldbindingar og afskriftir skattkrafna ráðstafanir á fjárheimildastöðum í árslok byggja á viðmiðunarreglum þar sem einkum er litið til þess hvort útgjöld eru bundin til dæmis af lögum eða samningum eða frekar á ábyrgð tiltekins stjórnsýsluaðila sem viðhaft geti virka útgjaldastýringu í sumum tilvikum kann að vera álitamál hvort fella beri niður stöður einstakra fjárlagaliða eða flytja til næsta árs og við gerð sérhvers lokafjárlagafrumvarps þarf að leggja mat á þessi tilvik í samræmi við ákvæði þrítugustu og sjöunda og fertugasta og fimmtu grein laga um fjárreiður ríkisins númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö er í fylgiskjali eins með frumvarpinu birt yfirlit yfir stöðu fjárheimilda í árslok tvö þúsund og sjö sem færast yfir til ársins tvö þúsund og átta gert er ráð fyrir að í heildina tekið flytjist tæplega nítján komma fimm milljarða króna jákvæð fjárheimildastaða yfir til ársins tvö þúsund og átta sú fjárhæð samsvarar fjögur og hálft prósent af fjárveitingum fjárlaga tvö þúsund og átta ég hef hér virðulegur forseti farið yfir helstu þætti frumvarpsins með því eru lagðar fyrir alþingi niðurstöður úr rekstri ríkissjóðs gagnvart fjárheimildum á árinu tvö þúsund og sjö og vísast í því sambandi til greinargerða í fjáraukalögum og ríkisreikningi um og meginatriði í framvindu ríkisfjármálanna og helstu frávik í tekjum og gjöldum ég tel því ekki ástæðu til að fara yfir einstök atriði frumvarpsins og legg til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar þingsins sem á að vera orðin frumvarpinu nokkuð vel kunn og á nú í vændum að fá það til umfjöllunar í annað sinn á þessu ári